mikilli ánægju með það að við skulum eiga hér umræðu um uppbyggingu sparisjóðakerfisins í landinu

við framsóknarmenn höfum talað á undangengnum mánuðum og árum fyrir mikilvægi sparisjóðanna sérstaklega fyrir landsbyggðina mér heyrist á þeirri umræðu sem hér hefur átt sér stað í dag að við framsóknarmenn eigum ágæta samleið með ríkisstjórninni þegar kemur að málum sparisjóðanna vegna orða hæstvirts fjármálaráðherra steingríms j sigfússonar hér fyrr í umræðunni um að einhverjar ávirðingar væru um meint áhugaleysi hans eða annarra í ríkisstjórninni á því að byggja upp þetta mikilvæga rekstrarform get ég einfaldlega staðfest það fyrir mína parta eftir samtöl við hæstvirtan ráðherra að þar fer maður sem hefur áhuga á því að byggja upp sparisjóðina á þeim gildum á þeir voru upphaflega stofnaðir til við framsóknarmenn erum einfaldlega sammála þeim áherslum þó okkur geti greint á um það hversu hratt við höfum áunnið að koma þeim framkvæmdum í verk en við viljum eiga gott samstarf við ríkisstjórnina varðandi uppbyggingu þeirra þetta eru nefnilega stofnanir sem eru kjölfestan í mörgum litlum samfélögum vítt og breitt um landið þetta eru stofnanir sem hafa styrkt marga innviði í sínum samfélögum íþróttafélög menningarstarf og fleira mætti nefna ég kem úr bæ þar sem elsti starfandi sparisjóður á íslandi er í dag sparisjóður siglufjarðar sem er að mig minnir stofnaður nítján hundruð sjötíu og þrjú og er væntanlega orðinn hundrað þrjátíu og sjö ára í dag það er stofnun sem er er ekki stöðnuð það er mikilvæg stofnun í mínum heimabæ þar vinna yfir fjörutíu manns í dag þetta er einn stærsti vinnustaður landsins þessi elsta starfandi peningastofnun landsins hefur akkúrat verið mjög drjúg í því að ná sér í verkefni til þess að skjóta meiri kjölfestu undir byggðina í sínu samfélagi það er mikilvægt að vítt og breitt um landið horfum við upp á sparisjóðina starfandi í þeirri mynd sem þeir voru upphaflega ætlaðir til ég lýsi yfir miklum áhuga hjá okkur framsóknarmönnum að koma að þeirri uppbyggingu og að þeirri framtíðarsýn því ég tel að með öflugum sparisjóðum vítt og breitt um landið séum við í raun og veru að endurreisa íslenskt efnahagslíf íslenska fjármálastarfsemi og í raun og veru með fleiri sparisjóðum erum við að gera íslenska fjármálamarkaðinn fjölbreytilegri mig langar aðeins að minnast á það hvernig komið er fyrir mörgum fjölskyldum í tilteknum samfélögum sem voru að leitast við það að styrkja við bakið á sínum sparisjóði þar get ég nefnt eins og húnaþing vestra og líka dalvíkurbyggð þar sem tugir fjölskyldna eru nú í gríðarlega erfiðum málum vegna þess að fólk lagði þar inn mikla fjármuni tók jafnvel lán vegna þess eftir mikla hvatningu til þess að styðja við bakið á sínum sparisjóði hér er um mikilvægt byggðamál að ræða að við leysum úr því sem allra fyrst síðasta laugardag hitt ég elínu r líndal sem er formaður byggðaráðs í húnaþingi vestra hún lýsti því ágætlega fyrir mér hvernig staðan er í því litla samfélagi það má einfaldlega ekkert dragast lengur að menn fari að takast á við þetta byggðamál því þetta mál er snertir miklar skuldir bænda og einstaklinga í húnaþingi vestra er farið að hafa áhrif á samfélagið greinilega menn þurfa að takast á hendur að leysa úr þessu vandamáli rétt eins og í fleiri samfélögum eins og ég nefndi til að mynda í dalvíkurbyggð ég hlakka til þess frú forseti að eiga aðkomu að því að móta framtíðarsýn hvernig samfélag við viljum byggja upp til framtíðar þar munu sparisjóðirnir gegna lykilhlutverki hugmyndafræði sparisjóðanna er ekkert mjög svo ólík samvinnustefnunni einn maður eitt atkvæði lýðræðisleg stofnun sem ég hef mikinn áhuga á að við sjáum endurvakta vítt og breitt um landið eins og hæstvirtur fjármálaráðherra nefndi hér áðan verða trúlega ellefu sparisjóðir starfandi í framtíðinni hér á landi vonandi verða þeir fleiri því fólki þykir væntu um sparisjóðinn sinn sparisjóðurinn hefur mikil tengsl við fólkið í þessum byggðarlögum og fólk skiptir við sparisjóðinn sinn vonandi munum við geta byggt upp hógværar stofnanir sem stunda eingöngu viðskipti við fyrirtækin á sínum stað og fólkið á staðnum viðkomandi byggðarlagi til hagsbóta